Domnule Mureșan, ați spus că s au modificat legi... intru concret într o întrebare. Pentru că ați făcut o afirmație că s au modificat peste noapte legi în domeniul justiției puteți să dați exemplu de o singură lege, în afară de cea modificată de domnul Cioloș peste noapte cu doamna ministru Prună?